Vreau să mulțumesc președinției poloneze pentru modul în care a încercat să abordeze această nouă directivă i aș putea spune nouă pentru că a suferit multe îmbunătățiri prin amendamentele depuse în cadrul Parlamentului. Ați afirmat, domnule ministru, că cele trei instituții au un obiectiv comun, dar se uită în direcții diferite. Pot să vă spun cu toată sinceritatea că, în ceea ce privește Parlamentul European, el se uită spre cetățeni, iar eu știu că președinția poloneză este una pro europeană și, da, avem nevoie de mai multă Europă, dar să nu uităm că Europa aparține cetățenilor, și nu guvernului. De aceea, eu vreau să vă spun că această directivă, poziția pe care noi am adoptat o în Parlament, este una solidă pentru că nu face altceva decât să fie un nou instrument prin care să putem să asigurăm reconcilierea vieții de familie cu viața profesională și de asemenea, să o utilizăm pentru a rezolva situația crizei economice în care noi ne aflăm. Nu am înțeles la ce v ați referit când ați spus că Parlamentul a trecut cu vederea soluții deja existente.

O perioadă de concediu de maternitate, care nu a făcut altceva decât să țină cont de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și de o nouă viziune aceea că maternitatea nu trebuie să fie penalizată. Domnule ministru, mă surprinde că reprezentanții Comisiei Europene nu sunt aici, dar eu sper că împreună, fiind în procedură de codecizie, vom putea să găsim o soluție în așa fel încât să înaintăm cu acest dosar atât de important, mai ales în acest moment. Iar clauza pasarelă poate fi o soluție.